L'Europe est confrontée à un ralentissement tendanciel de sa croissance et de l'innovation, à l'opposé exact d'un incroyable mouvement de rattrapage des pays émergents.

par de grands empires économiques et politiques. Chers collègues, contrairement à que l'on prétend, cette crise que nous connaissons aujourd'hui en Europe n'est pas une crise de l'économie mondiale, ce n'est même pas une crise de la finance mondiale, ce que nous vivons aujourd'hui est en réalité une crise européenne et, plus particulièrement, une crise des États européens. Depuis quelques années, l'Europe il faut le reconnaître en cette journée du 9 mai navigue sans horizon, sans ambition, sans espoir, apparemment incapable, pour le moment, de trouver un nouveau cap et des solutions durables. Je crois qu'en ce 9 mai, plutôt que de se féliciter mutuellement, il faut prendre conscience de notre incapacité de répondre à cette crise autrement que par la politique des petits pas. Il faut prendre conscience de la nécessité d'un grand saut en avant, d'un grand bond fédéral en Europe. En effet, chers collègues, je pense que l'Europe sera fédérale ou ne sera pas.

Il faut arrêter d'avoir peur des mots et peur d'utiliser le mot fédéral quand nous parlons de l'avenir de l'Europe. C'est en effet une solution fédérale qui s'impose, une solution qui nous donnera un vrai gouvernement économique dont nous avons besoin un vrai contrôle démocratique que nous n'avons pas pour le moment un vrai trésor européen et un vrai budget fédéral, et pourquoi pas, plus tard, une solution qui nous mènera un jour vers une vraie armée européenne.

Le fédéralisme européen est la seule façon de nous intégrer dans la mondialisation, la seule façon de négocier d'égal à égal et la seule façon de maintenir notre rôle économique et politique. C'est aussi la seule façon de protéger notre modèle social en Europe. Je crois aussi, Monsieur le Président, que c'est aujourd'hui le moment, en ce 9 mai, de tourner une page, une page d'illusion. L'illusion des uns qui croient que seule l'austérité va nous sortir de la crise, mais aussi l'illusion des autres qui pensent que la croissance pourra revenir sans mettre en ordre les finances publiques des États.